En los momentos de restricciones presupuestarias, el recurso al fomento de instrumentos innovadores es clave para lograr un efecto multiplicador del presupuesto de la Unión Europea en términos de eficacia. Los que trabajamos por el futuro de la política de cooperación de la Unión estamos profundamente preocupados por los recortes que se podrían avecinar en el marco financiero plurianual, un tijeretazo rechazado por cuatrocientos veinticinco millones de ciudadanos, que califican la política europea de cooperación como eficiente y necesaria, y por lo tanto, con futuro.

Apostamos por involucrar al sector privado, pero asegurando la transparencia y la rendición de cuentas. El próximo marco financiero plurianual tiene que dotar al actual Instrumento de Financiación de la Cooperación al Desarrollo y a los nuevos mecanismos de financiación de fondos apropiados, porque los recortes, aparte de generar pobreza, cuestan vidas.